Diese Pläne hatten immer eines gemeinsam Sie wurden von der Realität überholt. Denn es ist schlicht Unfug, heute die Welt des Jahres 2050 zu planen. Das ist eine Anmaßung von Wissen. Dazwischen werden uns viele Dinge passieren, die wir heute nicht auf dem Plan haben, die wir gar nicht wissen oder vorhersehen können. Die Zielsetzungen, die wir uns hier vornehmen, sind letztendlich willkürlich. Hier werden Jahreszahlen und Prozentzahlen gegeneinander gesetzt, die eigentlich nur eine Konstante aufweisen, nämlich dass sie am Ende eine Null haben. Welche Klimarelevanz sie haben, kann man nicht wirklich sachlich begründen. Wir könnten bei den Jahreszahlen auch ohne weiteres fünf Jahre abziehen und bei den Prozentzahlen fünf Prozent drauflegen. Das wäre genauso willkürlich, aber ein bisschen ambitionierter. Warum tun wir das eigentlich nicht? Ich freue mich darauf wer von Ihnen immer im Jahr 2050 noch da ist dass wir uns dann vielleicht einmal treffen, als alte Damen und Herren, und dann einmal die Realität dieses Plans in einer Abendveranstaltung diskutieren. Ich habe das Gefühl, das wird eine relativ unterhaltsame Veranstaltung.